Mikrokrediti niso samo pomembni za države v razvoju, tudi v razviti Evropi ključno pripomorejo k zagonu podjetij. Mikrofinanciranje pomembno prispeva k uresničevanju tudi strategije Evropa 2020 in finančni inštrument PROGRESS je ključnega pomena za tisti del našega gospodarstva, ki so ga razmere, v katerih živimo, najbolj prizadele. Rada bi se zahvalila kolegu Svenu, da je dobro in kritično presodil izvajanje programa PROGRESS in v poročilu tudi jasno podal smernice za nadaljevanje izvajanja tega programa. Zelo pomembno se mi zdi, da dobro premislimo in jasno definiramo, kdo so mikropodjetja in kaj je mikrofinanciranje. Največ težav namreč imamo ravno s tem mikropodjetja so zelo ranljiva in niso mala in srednja podjetja. To moramo dobro ločiti, da bomo vedeli, kam sredstva iz programa PROGRESS tudi usmerimo. In še zadnja stvar. Zelo pomembno se mi zdi, da imajo tudi mikropodjetja svoj prostor v Evropskem skladu za strateške naložbe.

Ker 85 novih delovnih mest ustvarijo ravno v mikropodjetjih.